Subliniez că încheierea sa nu reprezintă o nouă etapă a relațiilor, ci o punere în aplicare a parteneriatului euro mediteraneean. În acest context, consider că decizia a fost întârziată pentru o perioadă foarte lungă în mod nejustificat. Îmi exprim speranța că discuția de astăzi va reprezenta ultimul episod din această controversă, după care Parlamentul își va da, în sfârșit, acordul. De aceea, invit Comisia să prezinte toate clarificările pe care le solicită unii dintre colegii mei, pentru a putea depăși impasul actual. Reamintesc, totodată, că și raportul privind participarea Israelului în programele comunitare, pentru care sunt raportor din umbră, este blocat, de foarte multă vreme, la nivelul Comisiei AFET. Sper că această situație va putea fi depășită pentru a permite cooperării cu Israelul să progreseze.